Diese Altersarmut wird in den nächsten Jahren noch ganz erheblich ansteigen.

zum Beispiel aus Aktien und Unternehmensgewinnen so wie heute schon in der Schweiz. Dadurch wird die Mittelschicht entlastet.